Cred că ceea ce este mai important este că, în acest secol, amenințările existente, interesele securitare, dar mai ales capacitatea bugetelor de apărare de a oferi soluții militare eficiente pun în discuție chestiunea bipolarității lumii. Era timpul să se realizeze o analiză amplă a direcției în care se îndreaptă Alianța și, sigur, dacă compatibilitatea cu Rusia este un aspect, țin să subliniez însă că pentru NATO, în opinia mea, și compatibilitatea cu proiectul de securitate european este

Se pare că problema Afganistanului a motivat suficient de mult Alianța și mă bucur să constat că Rusia a fost de acord să se alăture eforturilor NATO în Afganistan. Sper ca această problemă complexă a Afganistanului să nu fie unul din motivele de îngrijorare pentru viitorul eficient al acestei alianțe. De asemenea, salut faptul că Uniunea Europeană a pus în discuție problema tehnologiei antirachetă. Cred că la nivelul Uniunii va trebui să avem o discuție cu privire la eficiența acestui scut antirachetă.